Kuu aega tagasi algas Tšehhi eesistumine, aga juba on see jõudnud oma kingitusega meile näkku ja hinge sülitada Eesti on kaetud sirbi ja vasaraga, Soome sauna põrandal on purjus mees, Saksamaa üle haakrist, Itaalias kubeme juures palli õõtsutavad jalgpallurid, peldik katmas Bulgaariat ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Just nii kujutas Tšehhi riigi poolt Euroopa Liidule kingitud taiesel kunstnik Euroopa Liidu rahvaid ja riike.

Tšehhi valitsus räägib kunstniku eneseväljendamisvabadustest õige, kuid siin on seda vabadust pruugitud küll vales kontekstis. Riik ei tohtivat sekkuda kunstniku loominguvabadusse ka see on õige, kuid kingitust tehes on Tšehhi valitsus aktsepteerinud sõnumit, mida see kingitus endas kannab, ja tagajärgede eest vastutab nüüd tema kui kinkija, mitte enam kunstnik.

Eestist valitud saadikuna ootan ma eesistujalt vastust ja vabandust, et saaksin selle siis Eesti rahvale teada anda.